Car, lorsqu'on lit attentivement manifestement, vous ne l'avez pas fait ce que dit le FMI à propos de la situation européenne, c'est exactement le contraire de ce que vous avez dit. En effet, le FMI nous dit que les politiques qui sont actuellement menées vont conduire à davantage d'austérité, ce que d'ailleurs chacun, s'il est intellectuellement honnête ce qui, manifestement, n'est toujours pas votre cas constate dans certains pays où des recettes extrêmement dures ont été appliquées sous l'autorité de la Commission.